Lepa za besedo, predsednik. Pravzaprav veseli, da se vsi tako borimo za upokojence, ki pa žal nekateri za štirideset let delovne dobe prejemajo petsto trideset evrov pokojnine, in lahko si predstavljate, kako se s takimi sredstvi da preživeti čez celoten mesec. jaz mislim, da bo nujno treba in da tudi varuh človekovih pravic mora težiti k temu, da se uredi zakonodaja na področju upokojencev, trenutna zakonodaja po moji oceni ne dopušča večje potrošnje in, ne omogoča, da se bistveno izboljšajo pogoji upokojencem kot pa, kot so trenutno, vedeti moramo, da, prejemajo upokojenci svoje pokojnine na osnovi minulega dela zasluženo in da vrednotenje minulega dela pri takih pokojninah pomeni, posmeh in da je treba to zadevo seveda v prihodnosti tudi s pomočjo varuha človekovih pravic spremeniti. če en segment oziroma del populacije, se mi zdi, rekel bi, da je ostal brez človekovih pravic, to so pa delavci, zaposleni v industriji. Minimalno plačo jim določa država, zanimivo, da moramo mi določati minimalno plačo, da tega ne počnejo delodajalci, ker so delodajalci tisti, ki izplačujejo plače, večina teh ljudi je ostalo brez pomoči sindikatov, sindikati rang sektorja so tiho, mirno, pravzaprav ne nudijo nobenega suporta delavcem, ki zaslužijo minimalne plače, pravica do dela je sicer zapisana v ustavo, ni pa zapisano, to, da mora biti za vsako delo tudi ustrezno plačilo, ki omogoča normalno življenje tistemu, ki osem ur trdo dela v svojih, v svoji tovarni. Zanimivo v tem je, da seveda sindikati na drugi strani javnega sektorja, glede na to, da so, da je njihov delodajalec država, vedno, ko se borijo za svoje pravice, znajo unovčiti, veliko število ljudi, ki pridejo pred parlament in seveda zahtevajo svoje pravice, in potem se tem pravicam ugodi in se jim povečajo plače. Zavedati se moramo pa nekaj, da v to malho državnega proračuna prispevajo bistveno več ljudje, ki smo jim včasih rekli neposredni proizvajalci, danes so mezdni delavci, ali pa, rekel bi, še to ne in se morajo za svoje preživetje pri minimalni plači res boriti vsak mesec z meseca v mesec, kaj da bi še si lahko privoščili še kaj več. Jaz mislim, da te človekove pravice so hudo kratene, hudo kratene in da bi delodajalci morali se zavedati, da svojega zaposlenega, ki trdo dela osem ur, pošteno plačajo, če se primerjamo z Evropo in vseh primerih se primerjamo z Evropo, se seveda po plačah delavcev oddaljujemo od evropskega normativa v sosednjih državah, so plače bistveno boljše, dobro, razen na Hrvaškem, tam je problem mogoče še še težje, ampak vseeno se mi zdi, da je nepošteno, da so ti delavci najprej v prejšnjem sistemu, ki mu pravite gnil sistem, zgradili tovarne, potem so jih pa v tem sistemu v v slovenski državi, potajkunili ponavadi direktorji ali pa kakšni drugi lastniki in potem so delavci zopet odplačevali odplačevali kredit, s katerim je nekdo postal potem lastnik. Lep primer tega je, Iskra in pa, gospod Sešok, ki svojim delavcem zaračunava celo parkirnino na, obratnem parkirišču. Mislim, da bi mogli tukaj imeti, močnejše vzvode, da bi mogli te stvari govoriti bolj na glas, da bi se stvari začele izboljševati, če ne bomo ostali v prihodnosti brez srednjega razreda, jaz sicer sam, ne vem, kako je izračunana povprečna plača v Sloveniji, ki kaže čez tisoč in nekaj evrov, če pa vem, da na drugi strani lep del populacije zasluži minimalno plačo. Prav, nekdo na drugi strani ima tako dobre plače, da se potem povprečje izkaže kot evropsko primerljivo, čeprav lahko rečem, da to ni. Na koncu, da ne bom predolg, bi pa izpostavil še en problem, ki ni tako majhen, je pa za moje pojme pomemben: življenje ljudi v zavarovanih območjih. Vzela se jim je pravica normalnega gospodarjenja, normalnega dela, normalnega življenja v zavarovanem območju, zato ne dobijo nobenega nadomestila, in to mislim, da ni prav, ti ljudje so enakopravni državljani te države in imajo svoje pravice, da živijo skladno z vsemi predpisi, ki so v Sloveniji, vendar če jim nekdo jemlje pravico do nečesa, potem mora to nadomestiti na drugi strani s finančnimi sredstvi. To je nedopustno, kar se dogaja, in mislim, da bi vam ljudje iz teh zavarovanih okolij lahko povedali marsikaj, in, tukaj mislim, da čaka tudi varuha človekovih pravic eno delo, da na to opozori državo in da se predpisi, ki se bojo sprejemali v prihodnosti, držijo teh teh načel in da se dejansko ljudem omogoči normalno življenje, hvala. ()la lepa.